Primjećujem kako se iz sjednice u sjednicu u ovom visokom domu popis takozvanih ranjivih skupina povećava. Sada tu već spadaju i osobe osumnjičene za terorizam. O ovoj Rezoluciji dovoljno govori činjenica da su upravo osumnjičeni za terorizam dobili jednako prostora u poglavlju o pravu na dostojanstvo kao siromašni koji su danas najbrže rastuća društvena skupina u Europi. Izvjestitelj u svom zalaganju za prava raznih manjina zaboravlja kako su u siromaštvu svi jednaki, bez obzira na dob, spol, nacionalnost te rasnu i vjersku pripadnost. Zbog rigoroznog ovršnog zakona, u Hrvatskoj bez krova nad glavom ostaju ljudi koji prema liberalnim kriterijima često izrađenima u ovome domu ne spadaju u takozvane ranjive skupine.

Smatrate li da neki drugi slučajevi imaju prednost pred ovakvima, samo zato što se radi o pripadnicima manjima?